Chciałam się zapytać, jak nazwałby Pan używanie dyscyplinarek, dyscyplinowanie sędziów, de facto prześladowanie ich powiem konkrety jeden z nich jest tutaj na galerii, nazywa się Waldemar Żurek, sędzia Juszczyszyn, Tuleja, Markiewicz, który takich dyscyplinarek ma chyba pięćdziesiąt pięć za stosowanie prawa europejskiego, wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz za zadawanie pytań prejudycjalnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.